Ja, hvala, spoštovana podpredsednica za dano besedo. Peto leto sem poslanec v tem državnem zboru pa se še ni zgodilo, da se predstavniku vlade oziroma ministrstvu tako mudi, da niti nimamo časa poslušati, da nimajo niti časa poslušati stališče poslanskih skupin. To je en odnos, seveda. V, na današnji seji tokrat do tega zakona, pa seveda verjetno tudi na splošno odnos do državljank in državljanov Republike Slovenije. Ta zakon, sprememba ta zakona je vložila poslanska skupina, ki šteje vsaj petindvajset poslancev. Tudi mnogi od - vsaj na tej naši strani, ta zakon, to spremembo zakona tudi podpirajo. To se mi čudno zdi, da, ta odnos državne sekretarke do predloga zakona. Seveda, verjetno je malo težje tistim, ki niso bili v, prejšnjem sklicu državnega zbora, ki so predstavljali stališče. Predstavnik, še v prejšnjem zboru, največje stranke SMC, je ta, to spremembo zakona označil z reciklažo. Jaz sem že v stališču povedal, da sem se, veliko časa ukvarjal s tem zakonom pa bom tudi v nadalje povedal, zakaj, in seveda, v največji, takrat, koalicijski stranki so trmoglavili, kajti to je bil, še vedno je Zorčičev zakon, seveda. In tudi volivci so naredili reciklažo iz prejšnjega do zdajšnjega mandata. Moram povedati en primer, ko je bil pri meni v poslanski pisarni gospod, ki je nekako še znal priti do vse dokumentacije, da bi ta moped, ki je njegova povprečna hitrost petnajst kilometrov na uro, da mu bi dokumentacija omogočila, seveda z velikim trudom, da ga da registrirati, ampak mi je dal na mizo kot poslancu državnega zbora, njegovo finančno konstrukcijo in me prašal, če mu dam razložiti poleg tega, da ima vsak vsak mesec položnice, da mora preživeti ženo z majhno pokojnino, če mu dam lahko odgovor, kako bi v tistem letu lahko registriral to nujno vozilo, ki ga potrebuje, da gre v trgovino, ker nima seveda otrok ali sosedov, da mu je to edino možno prevozno sredstvo, sam pa tudi trdim, in to je tudi on ugotovil, da to nima nobene, pa res nobene zveze z varnostjo v cestnem prometu. Seveda moram priznati, da me je s tem vprašanjem spravil v veliko zagato. Spoštovane kolegice in kolegi, ko sedim v tem državnem zboru, prav gotovo ljudje - državljanke in državljani - nas ne spremljajo, zato ker smo tako všečni, spremljajo nas pa zato, ker jih zanima, kakšne zakone sprejemamo. Ali bojo z našimi odločitvami oziroma predlogi, ki jih dajemo, lahko jutri lažje živeli in boljše ali pa slabše - samo zato spremljajo verjetno nas prek seveda medijev. Mi se pa seveda največkrat obnašamo tako, kot da nam je vseeno, kako bojo jutri živeli. Saj verjetno, mnogi, ki danes to sejo spremljajo, pa mnogi izmed nas nam je vseeno kako bo seveda nekdo ... Kaj bo jutri nekdo počel, ampak govorimo tudi o ljudeh, ki imajo to prevozno sredstvo, ki ga nujno potrebujejo, drugih prevoznih sredstev nimajo, ki so jih kupili deset, dvajset ali pa trideset let nazaj, nimajo niti homologacije za ta vozila, niti lastniško urejeno, ampak ni nobena nobenega dvoma, da to ni njihova lastnina. In seveda po tolikih letih dvajset ali pa deset let, pa s sprejetjem tega zakona v letu dva tisoč sedemnajst, ki je stopil v veljavo prvega maja dva tisoč sedemnajst, smo jim tukaj na tem segmentu zagrenili življenje. A veste, mnogi, mnoge državljanke in državljani imajo še kako preračunano, kako bojo preživeli mesec, s tristo, štiristo ali pa petsto evri. Vsak evro in to, ko to so državljani, državljanke in državljani, ki redno plačujejo položnice, vse dajatve in vse pošteno plačajo, mi pa seveda, ko v tem zakonu danes konkretno govorimo pa govorimo, da se bo varnost v cestnem prometu zmanjšala. Je mogoče kdo od vas preračunal - mi smo v lanskem letu ugotavljali, pa tudi seveda, ko smo obravnavali to spremembo zakona, da jih teh mopedov, o katerih govorimo, to drži, da že veliko o tem govorimo, nekje okoli šestindvajset tisoč ali pa od šestindvajset do trideset tisoč. In, in seveda vsa podjetja, ki se ukvarjajo z registracijo teh motorjev, ki dajejo dokumentacijo, da bojo lahko ti, da bojo lahko ti mopedi registrirani, bojo zaslužili preko štiri milijone evrov, preko štiri evrov. Samo, če hočejo za šest šestindvajset tisoč teh mopedov dobiti homologacijo, bo to stalo ena cela pet milijona evrov. Mi pa danes govorimo, tako na levi ali desni nekateri, poslabšala se bo varnost v cestnem prometu. Spoštovane kolegice in kolegi, to je neodgovorno do vseh tistih, ki težko živijo. Seveda eni si lahko kupijo motorje, ki sploh ne bojo v tej kategoriji, ki se največ lahko pelje petindvajset kilometrov na uro, njihova povprečna hitrost je pa petnajst kilometrov in seveda jih finančno obremenjujemo. Zato mnogi od danes od nas pričakujejo, predvsem od vlade - naj kamera pokaze pokaže, vladni stoli so prazni, in še enkrat ponavljam, prvič se je zgodilo v petih letih, da predstavnik vlade ni imel dvajset minut časa, da bi poslušal predstavnike poslanskih skupin, ali jim, ali jim je to všeč ali pa ni všeč. Tudi vse spoštovanje do vseh tistih, ki ste imeli, stališča poslanskih skupin, verjetno ga niste dobili nekje na hodniku, ste ga mogli pripraviti pa ga tudi danes predstaviti vsem nam, poslankam in poslancem, in vsej slovenski javnosti. Tako da je to neodgovorno do do vlade. Seveda v tem zakonu, o katerem danes govorimo - pa slišali smo že, da smo mnogo časa porabili v prejšnjem mandatu - je možnost tudi za spremembe. Zato pozivam vse vas, ki še boste danes razpravljali, in ko boste odločali, naj da imate v mislih ljudi, naše državljanke, in državljane, ki jim je to, ki jim je to edino prevozno sredstvo, ki jim je, prevozno sredstvo na na podeželju, da lahko grejo na njivo, v manjših krajih v trgovino, in da pridejo do registracije tega vozila, ki ne poslabšuje varnostni v cestnem prometu, zelo težko. Slišali smo danes podatek, da je bilo trinajst tisoč teh vozil registriranih v Republiki Sloveniji. Ena seveda polovica tega še čaka, okoli trinajst tisoč. Globa, globa za takšno voznika je pa, ko ga ustavi policist, štiristo evrov. Mnogi izmed državljank in državljanov niti štiristo evrov nimajo pokojnine, zato, ko boste odločali o tem, razmislite tudi o tem segmentu. Hvala.